hefur tíu mínútur til framsögu og talsmenn annarra þingflokka sjö mínútur hver þá hefur einn þingmaður frá hverjum þingflokki fjögurra mínútna ræðutíma í lok umræðunnar hefur forsætisráðherra fjórar mínútur andsvör verða ekki leyfð